impactul acesteia asupra economiei reale și pieței muncii este puternic resimțit în prezent pe scară largă.

pentru proiectele care acoperă mai multe regiuni. Felicit raportorul pentru munca depusă, dar trebuie să remarc faptul că, deși era un raport mult așteptat, el s a derulat greoi. Sugerez că trebuie să găsim soluții, să prioritizăm mult mai atent obiectivele pentru a evita situațiile în care măsuri foarte bune sunt întârziate prea mult. Simplificarea procedurilor birocratice în general va duce la creșterea capacității de absorbție și în țările care se confruntă cu această problemă, deci și în țara mea, România. Erupția unui vulcan a bulversat planeta în cinci zile și poate provoca o altă criză. În cât timp vom avea capacitatea de a reacționa? Un lucru îmi este foarte clar de acum înainte trebuie să luăm decizii mult mai rapid.